Me van a permitir que, en primer lugar, dé la bienvenida a este hemiciclo, en nombre de todos nosotros, al D. Igor Corman, Presidente del Parlamento de la República de Moldavia, así como a la delegación que le acompaña, que han tomado asiento en la tribuna oficial para asistir a este debate sobre Moldavia y ser testigos ―hay que decirlo también― de la histórica votación de aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldavia. La delegación va a celebrar también a lo largo del día de hoy diversas reuniones en nuestra institución. Así pues, en nombre del Parlamento Europeo, les deseo una feliz estancia en Bruselas.